Verfolgungen angestrebt werden.

Wir werden alles daran setzen, dass das auch fortgesetzt werden kann.

Wir sollten die Verhandlungen fortsetzen.

Die Stimme muss klar und deutlich vernommen werden, und wir werden das auch als Sozialdemokratische Fraktion tun.